Skoro mówi się, że nie wszyscy pracownicy mają tę samą wiedzę co do finansów, co do poziomu ryzyka na wolnym rynku, co do zarządzania przedsiębiorstwem, to powinno się z jednej strony dopuścić ich na tych samych prawach do własności firmy, na tych samych prawach do zarządzania firmą, ale też zróżnicować prawa ochrony ich własności wobec innych współwłaścicieli?